Gospodine predsjedavajući, gospodine potpredsjedniče, htio bih svakako odmah na početku izraziti svoju podršku ovom izvještaju kojeg dugo čekamo, ali imamo ga i vjerujem da će integrirana statistika poljoprivrednih gospodarstava sada zaista biti puno efikasnija, kao što kaže kolegica Zoana, i fleksibilnija i racionalnija. Ono što bih htio svakako naglasiti, jedna od ključnih tema ove statistike je pitanje klimatskih promjena. Sve ono što utječe na poljoprivredu, danas znamo, sigurno, između ostaloga, jesu i klimatske promjene.

Međutim, želim naglasiti jedno svoje osobno iskustvo zatražio sam podatke, statistiku, klasičnu poljoprivrednu statistiku za ono što se proizvodi organski i ono što se proizvodi pod zaštićenim geografskim podrijetlom kao poljoprivredni proizvod. Naravno da sam dobio informaciju koliko imamo hektara pod organskom poljoprivredom u Europskoj uniji i naravno da sam dobio podatak koliko imamo hektara pod zaštićenim proizvodima, odnosno zaštićenim geografskim podrijetlom, ali nisam dobio podatak koliko se tih zaštićenih proizvoda proizvodi organski.

Vrlo je važno, jer ja vjerujem da je konkurentnost europskog gospodarstva upravo u tom dijelu poljoprivrednih gospodarstava.